Die eine Bemerkung ist zu den Minderheiten. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Minderheitenrechte nicht nach einzelnen Minderheiten spezifizieren, sondern dass sie für alle gelten müssen und dass sie deshalb auch für alle aufgeschrieben werden. Dennoch und das wissen Sie ja wird es einen Antrag geben, der sich exakt

Aber von ethnischen Säuberungen zu reden, geht mir entschieden zu weit. Zweitens. Herr Jakovčić, ich habe auch manchmal Angst und frage mich, ob ein Land eventuell auch nicht in die EU aufgenommen werden kann, weil die Opposition noch nicht so weit ist. Wir kennen das immer nur, wenn die Regierung nichts tut, keine Reformen macht und so weiter. Aber manchmal muss man auch die Opposition ein bisschen daran erinnern, dass sie auch nicht nur Rechte, sondern auch Aufgaben hat, und denen muss sie nachkommen, um dem Land insgesamt ein Antlitz zu geben, das es auch möglich macht, einzutreten.